virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með síðari breytingum en ásamt mér eru flutningsmenn að málinu gunnar svavarsson háttvirtur þingmaður ásta ragnheiður jóhannesdóttir og kristinn h gunnarsson megintilgangur þessa frumvarps er að stuðla að betri heilsu landsmanna með þátttöku atvinnurekanda í kostnaði sem aftur ætti að leiða til lægri útgjalda ríkissjóðs til heilbrigðismála með frumvarpinu er lagt til að kostnaður sem lögaðili ber og miðar að því að tryggja heilsu starfsmanna svo sem með forvarnaaðgerðum læknisskoðunum og framlögum til starfsmanna til íþróttaiðkunar verði frádráttarbær frá skatti meginregla skattalaga um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri felur í sér að heimilt er að draga frá tekjum rekstrarkostnað það eru gjöld sem

helstu frádráttarliðir eru síðan taldir upp í lögunum en sú upptalning er engan veginn tæmandi og er í mörgum tilvikum matsatriði hvað fallið getur þar undir þegar lagaákvæðum sleppir ekki hefur verið litið á greiðslur vinnuveitanda til starfsmanna vegna íþróttaiðkunar sem frádráttarbæran rekstrarkostnað nema hann sé gefinn upp á launamiðum sem hlunnindi starfsmanna sú niðurstaða er þó engan veginn óumdeilanleg þar sem hagsmunir vinnuveitanda af því að starfsmenn séu við góða heilsu eru ótvíræðir

kostnaður vegna starfsmannahalds minnkar því að gera má ráð fyrir minni veikindum ef starfsmenn stunda holla hreyfingu samkvæmt framansögðu má því vissulega halda því fram að peningar sem varið er til heilsueflingar séu til þess fallnir að afla tekna tryggja þær og halda þeim við með hliðsjón af þessu er ekki óeðlilegt að mörg fyrirtæki hafa séð sér hag í því að hvetja og styrkja starfsmenn sína til að stunda líkamsrækt af einhverjum toga frumvarp þetta heimilar

gert er ráð fyrir að ráðherra útfæri þessa heimild nánar í reglugerð ávinningur af þeim lagabreytingum sem hér eru lagðar til er margþættur

ávinningur þeirra er betri heilsa og starfsþrek til vinnu sem og tómstunda auk fjárhagslegs ávinnings ávinningurinn ristir dýpra því að heilsuefling og hreyfing er lýðheilsumál sem stjórnvöld á hverjum tíma hljóta að gefa gaum enda er aukin hreysti landsmanna þjóðhagslega hagkvæm til dæmis með minni kostnaði heilbrigðiskerfisins

felur í sér virðulegi forseti hér er því um að ræða litið og einfalt mál sem þó er til þess fallið að efla heilsu landsmanna og eins eins og lögin eru nú úr garði gerð að tryggja jafnræði milli til að mynda ríkisfyrirtækja og einkafyrirtækja því þau fyrirtæki sem ekki greiða skatt geta vissulega stutt við

að hér sé á ferðinni mál sem ætti að efla heilsu landsmanna eins og hér hefur áður verið nefnt og einvörðungu til þess fallið jafnvel að draga úr kostnaði í heilbrigðiskerfinu eins og þetta mál liggur þá hef ég nú ekki haldbærar tölur eða nákvæmar um það hversu mikið hér gæti verið á ferðinni hversu miklar tekjur eða tekjutap sem þó væri nú ólíklegt þar sem fengjum öflugri og heilsubetri starfsmenn en það litla sem ég þó kannski gat grafið upp um þetta þá værum við að tala hér um nokkrar milljónir í útgjöld sem hugsanlega ríkið kynni að verða af þó er það ekki nákvæmt hér væri þá verið að tryggja jafnræði á milli fyrirtækja því í dag er það einfaldlega þannig að fyrirtæki geta lagt fram fjármuni í starfsmannasjóði og þannig farið fram hjá því að þurfa að greiða skatt vegna hlunninda það er miklu eðlilegra að þetta sé allt saman uppi á borðinu hér er því á ferðinni virðulegi forseti lítið mál sem ég held að sé til þess fallið að efla og styrkja og bæta heilsu landsmanna og framleiðni og legg því til að lokinni þessari umræðu að málið gangi til efnahags og skattanefndar